Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence dans l'analyse du Congo et, plus particulièrement, M.

Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une Monusco au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés à la criminalité organisée avec des États hypocrites liés à des multinationales.